Celem skądinąd słusznym jest ujednolicenie zasad i ułatwienie korzystania z usług bankowych. Przedstawione rozwiązania odstępują jednakże od charakteru pierwotnego wniosku koncentrującego się na poprawie dostępu do podstawowych usług płatniczych w Unii. Przede wszystkim sprawozdanie zaleca Komisji odejście od przewidywanego na początek przyszłego roku rozpoczęcia prac nad projektem dotyczącym dyrektywy regulującej ten sektor usług. Wiele innych zaleceń ujętych w sprawozdaniu stanowić będzie w rzeczywistości bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie dla unijnego sektora bankowego. Kwestią dyskusyjną jest, czy dostawcy usług płatniczych powinni ponosić koszty kampanii informacyjnych związanych z podniesieniem świadomości o prawie dostępu do nowego produktu, tym bardziej, że poniosą spore nakłady w zakresie szkoleń dla pracowników. Dlatego głosowałem za odrzuceniem sprawozdania.